Ez a jelentés arra mutat rá az előző vitával együtt, hogy hogyan is állunk alapértékeink érvényesülésével.

Szeretném támogatni a jelentéstevő azon gondolatát, hogy az alapjogi charta szűk értelmezése, azaz az, hogy csak akkor számonkérhető uniós szinten, ha a tagállam EU jogszabályt ültet át és alkalmaz, gyakran elégedetlenség és csalódás forrása.

Ezért biztatnám én is a Bizottságot a jelentéstevővel együtt arra, hogy használja a rendelkezésére álló eszközöket, a szerződés betűjének és szellemének őrzésére, ha az tagállami szinten nem biztosított.